Il faut donc encourager leur création et leur compétitivité, car elles sont un levier essentiel du développement économique. Il faut d'autant plus le faire que l'essor du numérique et de l'intelligence artificielle est pour elles une opportunité à saisir. Aidons les à en profiter pour permettre aux plus inventives d'entre elles de devenir les géants économiques de demain. L'Union européenne doit donc remettre de l'ordre dans sa politique économique. Elle doit faciliter leur accès aux financements en incitant les banques à leur accorder des prêts, notamment en leur consentant des garanties de prêt. Elle doit aussi créer en leur faveur les conditions d'une concurrence loyale au sein du marché européen, mais également renégocier les traités de libre échange qui font la part trop belle aux grandes entreprises. Elle doit enfin simplifier l'attribution des aides financières dont la complexité décourage souvent les entreprises qui pourraient y prétendre. En conclusion, je suis assez sceptique, Monsieur le Commissaire Thierry Breton, sur la volonté réelle de la Commission d'améliorer les choses, car votre idée de nommer un Monsieur PME me semble relever du gadget.